Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre, chère Lucinda, depuis ma prise de fonction en tant que commissaire européen, il y a trois ans, j'ai beaucoup travaillé avec vous en vue d'élaborer un traité international permettant d'offrir aux personnes malvoyantes les mêmes possibilités d'accès aux livres que les autres et cela, quel que soit leur lieu de résidence, afin de mettre un terme définitif à ce qui est une véritable pénurie inacceptable, qui entrave l'accès d'un nombre considérable de citoyens à la connaissance et à la culture. En février 2012, ici même, vous vous en souviendrez, à l'occasion d'un vote extrêmement large de votre résolution sur ce sujet, je me suis engagé personnellement en faveur d'un traité contraignant. Depuis lors, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec le président Lehne de la commission des affaires juridiques et avec beaucoup d'entre vous,

Aujourd'hui, la Commission négocie ce traité au nom de l'Union européenne, comme la Présidence vient de le rappeler. Notre demande de mandat du Conseil de juin 2012 s'est traduite par une autorisation de négocier en novembre 2012. Nous tenons notre promesse et la Commission est donc, vous pouvez en être sûrs, pleinement engagée sur ce dossier. J'ai exprimé à plusieurs reprises, devant vous, ma détermination à ce que nous parvenions à un texte solide et clair, qui garantisse, effectivement, une stricte égalité d'accès aux livres, quel que soit le lieu où vivent les personnes qui sont touchées par un handicap touchant à la lecture, en particulier. Aujourd'hui, l'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission, négocie activement avec ses partenaires au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle afin de trouver les solutions les plus efficaces et qui soient, évidemment, mutuellement acceptables. Les travaux ont progressé rapidement

À quelques semaines de l'ouverture de cette conférence de Marrakech, et malgré une dernière session de négociations, qui a été tenue en avril, il reste tout de même je dois le dire de manière extrêmement claire et transparente plusieurs questions importantes qui sont encore ouvertes. La position de la Commission est sans aucune ambiguïté. C'est un soutien clair à un traité ciblé et efficace et nous négocions avec cet objectif afin d'éliminer les obstacles à l'accès des malvoyants aux formats spéciaux et adaptés de livres un traité qui facilite la distribution transfrontalière, l'exportation et l'importation de ces formats. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes je le pense près de trouver une réponse à ces questions encore en suspens. Par exemple, la question de la vérification de la non disponibilité des formats en cause dans un pays ou celle, encore, des modes de distribution. Tous les négociateurs doivent se mobiliser. Il faut que nous surmontions ces différentes difficultés pour que la conférence de Marrakech soit un succès, et nous allons tout faire, parce que c'est l'objectif que nous avons, pour que ce soit un succès. Mais je l'ai souligné à plusieurs reprises, dans ces négociations, la Commission représente la position de l'Union européenne et de ses États membres sur le fondement du mandat qui lui a été donné. Les solutions que nous devons trouver ne peuvent pas ignorer le champ de ce mandat et doivent être acceptables, je le répète, pour les États membres. Bien évidemment, l'Union européenne négocie avec les autres pays membres de l'OMPI. Elle n'est pas en mesure de déterminer toute seule quels seront les résultats de cette négociation, bien qu'elle soit résolument engagée je le redis dans la recherche d'un accord pour répondre pleinement aux besoins légitimes des malvoyants. Nous voulons un traité efficace, qui prenne en compte toutes les préoccupations légitimes, dont celles que vous avez exprimées avec beaucoup de force, ici, au Parlement européen. Il n'est pas question d'imposer je ne sais quelle exigence bureaucratique. J'ai eu, d'ailleurs, l'occasion de dire cela, de donner cette assurance aux associations membres de la EBU que je remercie je parle des associations de leur soutien et, en même temps, de leur vigilance très active sur ce dossier. Mesdames et Messieurs, l'efficacité de ce traité, sa capacité à répondre, effectivement, aux besoins des malvoyants dépendront évidemment aussi, je le redis, de la possibilité d'obtenir sa signature et sa ratification dans un délai rapide. Voilà pourquoi j'en appelle à la responsabilité de tous et voilà, aussi, pourquoi je vous remercie, par ce nouveau débat, de rappeler la détermination, qui est très importante vis à vis des États membres de l'Union, ainsi que votre soutien, votre vigilance et votre propre détermination, qui rejoint celle de la Commission européenne.